Die Tierversuchsrichtlinie hat das 3R Prinzip als Grundlage Die Vermeidung, die Verringerung und auch die Verbesserung von Tierversuchen ist anzustreben.

Dabei muss die Gesundheit des Menschen im Vordergrund stehen. Und Herr Kommissar, Sie haben das betont, wir brauchen gleiche Standards in den Mitgliedstaaten. Das derzeitige Gesetzesvorhaben basiert auf dem Aktionsplan für den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren und auf der Tiergesundheitsstrategie. Wir wollen in der EU und der übrigen Welt einen hohen Schutz und einen hohen Standard gewährleisten. Doch eine vollständige Abschaffung von Tierversuchen ohne gegenwärtig verfügbaren vollwertigen Ersatz durch alternative Methoden würde einen Großteil der tierexperimentellen Forschung in der EU beinahe unmöglich machen. Forschung würde abwandern, wir würden enormes Wissen, das wir haben, verlieren, und wir würden uns völlig abhängig machen. Es gilt also, diesen Kompromiss zu finden, und der Landwirtschaftsausschuss hat einen guten Kompromiss vorgelegt. Zugegeben, es ist kein einfacher Spagat, aber für kranke Menschen bedeutet dieser Spagat möglicherweise das Überleben.

31. März kommt diesen Anforderungen nach. Der mit 72 der Stimmen angenommene Kompromiss soll und muss hier unterstützt werden. Daher appelliere ich an alle Abgeordneten, alle weiterreichenden Änderungsanträge, die eingereicht wurden, abzulehnen und den Änderungsanträgen der EVP und der PSE zuzustimmen.